Suite à la publication, par la Commission, d'un livre vert sur un réexamen des politiques vers une meilleure intégration du réseau transeuropéen de transports au service de la politique commune des transports, le Conseil a adopté, en juin 2009, des conclusions dans lesquelles il a accueilli favorablement ce livre vert et a invité la Commission à présenter aux institutions une proposition de révision des orientations relatives au RTE T. La principale innovation proposée est le concept d'une approche de planification à double niveau il s'agirait de maintenir un socle de RTE T composé des réseaux relativement denses de voies ferrées, de routes, de voies navigables intérieures, de ports et d'aéroports, qui constituent le réseau global,

En juin dernier, le Conseil a pris note des informations communiquées par la Présidence et la Commission concernant les résultats des journées du RTE T, conférence ministérielle annuelle sur le réseau transeuropéen de transport, qui s'est tenue à Saragosse, les 8 et 9 juin dernier. Les débats ont porté essentiellement sur la méthodologie à employer pour rétablir le cadre de la planification et de la mise en œuvre du futur RTE T ainsi que sur la façon de mobiliser des fonds le plus efficacement. Une consultation publique de la Commission sur la future politique du réseau transeuropéen des transports développant des critères et des conditions relatives à la planification globale et centrale des réseaux est actuellement en cours.

Les résultats de cette consultation seront présentés lors du comité financier RTE T du 30 septembre. Les choix de planification feront ensuite l'objet de discussions bilatérales, c'est à dire entre la Commission et l'État membre concerné, et multilatérales, lors des comités pour la révision des lignes directrices RTE T. Début 2011, la Commission entamera une étude d'impact sur la proposition de révision des lignes directrices RTE T.

2011. Avant la présentation de cette proposition, et compte tenu de la consultation en cours, c'est à dire l'enquête publique, et des futures consultations multilatérales et bilatérales prévues pour fin 2010, la Présidence belge ne peut évidemment, à ce stade, guère faire d'avancée dans le dossier du réexamen du réseau RTE T.